Señora Presidenta, señores del Consejo, señor Comisario, mi grupo va a estar en contra, radicalmente en contra, de cualquier intervención militar extranjera para resolver esta crisis. También lo estuvimos en el caso de Libia y sabemos cómo acabó el dictador Gadafi un crimen amparado por una operación militar extranjera, que fue un crimen también. A los tambores de guerra, en estos momentos y en esa zona, no se les puede responder con tambores de guerra.